Este clar că Mecanismul de cooperare și verificare este o excepție de la regulile de funcționare ale Uniunii, pentru că nu privește decât două state, România și Bulgaria, iar criteriile după care ele sunt judecate sunt tot mai relative.

Această discriminare cred că trebuie să înceteze, iar toate statele membre trebuie să fie tratate în mod egal. Pentru progrese reale, este nevoie de un parteneriat autentic între Comisia Europeană și România, care face eforturi sincere de a și îndeplini angajamentele. Solicit Comisiei să dovedească mai multă transparență, să consulte partea română și să revină la obiectivul strict tehnic pentru care a fost conceput MCV. Este momentul unei clarificări bilaterale a obiectivului mecanismului și a criteriilor de evaluare, precum și pentru stabilirea unui calendar care să ducă la încetarea monitorizării.